Ja, hvala lepa. Zagotovo bomo imeli še kakšno, kolega Milan, v to sva po moje prepričana tako jaz kot pa tudi ti. Nekateri pravijo, da danes niso pričakovali takšne razprave. Jaz pa moram reči, da sem pričakovala točno to, točno to, kar se zdaj v resnici dogaja, kar zdaj gledamo, in še bolj to, kar poslušamo. To je en kup ene nevsebine, en kup ene razprave o vsem in vsakomer, samo o tem ne, kar imamo danes na dnevnem redu, en kup enih zavajanj, da ne bom rekla laži, in en kup, ja, temu, čemur, se ne moremo izogniti, ene ideologije, ki pa ste jo v resnici predlagatelji, ponudili na pladnju že s tem, ko ste izmed trinajstih neuresničenih odločb ustavnega sodišča izbrali eno samo in točno to, ki ste jo izbrali. In, ja, od teh, trinajstih, prva sega že v leto tisoč devetsto osemindevetdeset in bilo je nič koliko možnosti tudi v vašem mandatu ali pa vaših mandatih, vsaj tiste popraviti, vsaj tiste uresničiti, pa jih niste, in se danes predstavljate kot eni varuhi ustave, varuhi pravnega reda, te države, ampak, v resnici, če se prav spomnim, ste v preteklosti interpelirali kar dva ministra, ki sta pa želela uresničiti dve ustavni odločbi sodišča. Pa me popravite, če se motim, ampak mislim, da se ne. Zato, zato je današnja razprava takšna, kot je. In jaz ne dvomim, da bo do konca takšna ali pa zgolj in samo še slabša, čeprav že na začetku ne morem ravno pohvaliti današnjega izvajanja. Tisto, kar bi pa želela, ko so kolegi opozarjali tudi na otrokove pravice, pa na človekove pravice, pa na enako dostopnost, dajmo si povedati tudi nekaj drugega, ne. Ne glede na to, v kakšni meri država sofinancira ali ne neko zasebno šolo, to ne pomeni, da ta zasebna šola staršem otroka, ki bo pri njih vpisan, ne bo zaračunavala šolnine. Tako da tudi tisti, tisti del debate o teh pravicah, mislim, da danes ni na mestu, ker v ničemer ni povezan z uresničitvijo, te odločbe ustavnega sodišča in tudi nimamo vzvodov v tem trenutku s to odločitvijo, da bi preprečili kakršnekoli, kakršnekoli ukrepe, ki bi jih posamezne, šole, izvajale oziroma zaračunavale staršem svojih, učencev. In, ko se pogovarjamo tudi o tem, in mnogo je bilo slišati o tem, kako tudi mi zavajamo, kako kako razpravljamo, kako so pričakovali drugačno razpravo. Ves čas je pa eno samo zavajanje v tem, da se nikjer in nikoli in niti enkrat v tem predlogu ne omenja, da pa je v prejšnjem mandatu ta zakon, ki bi uresničil to ustavno odločbo, bil na naših klopeh, bil, pa ga niste podprli, tudi predlagatelji ne, ne na seji odbora in tudi ne na seji državnega zbora. Pa je šlo na knap, povejmo si, ne, enaintrideset proti triintrideset je bilo na tej seji v tej dvorani, tudi zaradi vaše nepodpore. Zato kazati s prstom zdaj na kogarkoli, v tem mandatu ali v preteklem, pokažite s prstom tudi nase in povejte, ko govorite o tem, kako je zakonodajno-pravna služba državnega zbora imela pozitivno mnenje o vašem predlogu, tudi o, tudi o predlogu, ki ga je doktorica Maja Makovec Brenčič prinesla na mizo, je bilo pozitivno mnenje, je bilo. Ampak tisti predlog so na odboru izglasovali poslanci SMC in poslanci Desus in nihče drug. Dajmo si to povedati! In tisti predlog je uresničeval odločbo ustavnega sodišča, že takrat, in bi bila uresničena že leto in pol nazaj. Ampak ne, tega seveda na teh šestih straneh te ustavne odločbe, ustavne obtožbe niti na eni strani ne omenjate, niti na eni strani. In SMC je že v preteklem mandatu naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da se ta odločba uresniči. Šli smo nasproti vsem predlogom, ki jih so jih predlagali v koaliciji, pa naj bo to Desus, naj bo to SD, vse smo podprli, samo zato, da bi se zadeva uredila. Pa nam kljub temu ni uspelo, ker ni bilo politične volje nekje drugje, ne pri SMC. Zato danes vztrajno ponavljanje, kako že prejšnji predsednik vlade tega ni uresničil, ne zdrži, ker vsi vemo, kaj točno se je tukaj dogajalo, vsi. Še danes mi podpiramo, seveda v SMC, uresničitev te odločbe. In kakorkoli bomo prišli do tega, bomo zagotovo to konstruktivno podprli. Se pa malo bojim, moram povedati, glede na to, kaj se je dogajalo v preteklem mandatu in kdo je bil v resnici tisti, ki predloga SMC-jeve ministrice ni podpiral in je imel druge predloge, in glede na to, kaj je zdaj trenutni minister v preteklosti, vse izjavljal in kako je komuniciral, kar se te teme, tiče, me skrbi. Ker je dejansko najprej že takrat v letu dva tisoč sedemnajst še, verjetno iz svojega nekega drugega fotelja ali pa domačega, če želite, komuniciral zelo aktivno, bom rekla, proti temu, kar smo imeli na mizah, proti uresničitvi, te, odločbe. In, ta preobrazba se je potem dogajala zdaj seveda, od "hearinga" dalje, saj je bilo tudi to že danes povedano, da tudi na "hearingu" smo še vedno poslušali o tem, kot da to ni prioriteta, pa so se potem, zadeve malo, spremenile. Jaz upam, da se niso spremenile samo v retoriki, upam, da so se spremenile tudi v razmišljanju. Zaradi tega, ker če se v razmišljanju niso spremenile, potem res ne vem, kako bomo prišli do tega konsenza. Ampak še enkrat ponavljam, SMC je za to, da se ta ustavna odločba uresniči, je za to, da se zadeva izpelje kar se da hitro, ne glede na to, kakšna so naša intimna mnenja. Odločbo je treba spoštovati. In zato vas tukaj pozivam, koalicijo predvsem, seveda tudi opozicijo, da ko bo na mizah, boste prispevali svoje glasove, da to skupaj res tudi storimo. Hvala.